Este scandalos cu atât mai mult, cu cât trebuie să înțelegem că această pedeapsă este aplicată, de foarte multe ori, unor persoane străine de spațiul libian și informațiile despre recenta executare a 18 persoane ne spun că este vorba de egipteni, de nigerieni, de ciadieni.

Vreau să mai spun că trebuie să discutăm acest lucru săptămâna viitoare, când, în cadrul Delegației Maghreb, vom avea invitați din Libia și cred că trebuie să spunem apăsat aceste lucruri, în contextul dialogului nostru cu această țară.